Die Kommission ist die Hüterin der Verträge. So weit, so gut, oder genauer gesagt müsste man sagen So weit, so schlecht. Denn wenn ich zwei große und wichtige Bereiche nehme, zum Beispiel die Migration und die Eurozone, dann sehe ich nicht, dass die Kommission ihrem Auftrag nachkommt, die Einhaltung dieser Verträge auch wirklich durchzusetzen. Wir haben eine Vereinbarung von Dublin, und da ist klar geregelt, wie man sich im Migrationsbereich verhalten muss.

Wenn ich den Vertrag von Maastricht nehme, dann muss ich sagen Es ist doch ein Unding, dass dagegen dutzendmal ja sogar weit über hundertmal verstoßen wird, ohne dass es zu Sanktionen kommt. Das dürfte sich die EU nicht bieten lassen. Erst recht nicht, dass wir eine europäische Institution haben mit der Europäischen Zentralbank die im Prinzip macht, was sie will. Sie überschreitet ihr Mandat, sie führt Maßnahmen durch, die in keinster Weise nachhaltig sind, und die Bürger der EU, die Steuerzahler, werden hierfür die Lasten tragen müssen.